Über die Wege, die zu diesem Ziel führen sollen, sind wir allerdings schnell geteilter Meinung. Ihr Vorschlag, werte Kommission, setzt einzig und allein auf ein einheitliches Modell und ausschließlich auf Wettbewerb. Ich habe mich während der ganzen Zeit für eine Modellvielfalt eingesetzt, wo der Zugang natürlich diskriminierungsfrei sein muss, wo die Trassenvergabe neutral sein muss, die Entgelte geregelt werden müssen und alles durch starke Regulierer überwacht werden muss kurz, wo verschiedene Modelle, welche diese Kriterien erfüllen, ihren Platz haben müssen. Diesen Weg ist die Kommission nicht bereit gewesen, mitzugehen. Besonders enttäuscht bin ich allerdings, dass in Ihrem Vorschlag die Beschäftigten des Sektors und die sozialen Aspekte wenig Anklang gefunden haben. Zum Glück haben wir als Parlament im Verkehrsausschuss und im Beschäftigungsausschuss deutlich nachgebessert. Für mich sind Arbeitsbedingungen ein wesentlicher Aspekt des gut funktionierenden Arbeitsmarktes. Zum PSO Vorschlag ist es für mich unabdingbar, dass die Direktvergabe auch in Zukunft noch möglich sein muss.

Und deshalb Glückwunsch an alle Berichterstatter und Schattenberichterstatter, die in diese Richtung mitgearbeitet haben! Für mich ist es wichtig, dass mehr Kompetenzen auf europäischem Niveau angesiedelt werden, dass die Kompetenzen mit den nationalen Behörden klar abgesteckt und die Verantwortungsbereiche klar aufgeteilt sind. Wichtig ist auch, dass die wertvolle Arbeit der Beschäftigten anerkannt wird und die Arbeitsbedingungen, das heißt die Arbeits und Ruhezeiten, geregelt und überwacht werden. Denn dies ist ein wichtiger Faktor der Sicherheit.